L'euro vous l'avez dit a été un grand succès. L'euro nous a protégés, certainement, mais aujourd'hui, notre zone monétaire est tiraillée par de trop grandes divergences macroéconomiques, et ces divergences creusent les inégalités et nourrissent l'euroscepticisme.

Je félicite la Commission, parce que ses propositions sont ambitieuses et constituent une base de réflexion utile pour renforcer l'Union économique et monétaire. L'euro n'est plus un tabou tout doit être mis sur la table. Les clés de notre réussite sont au nombre de trois la confiance, la responsabilité et la solidarité.

De nombreux États sont sur la voie des réformes, j'espère qu'il en sera de même pour la France, mais les efforts de chacun sont indispensables pour renouer la confiance et compléter ainsi l'union bancaire, notamment avec une garantie européenne des dépôts vous en avez parlé qui fait encore cruellement défaut.

Une gestion responsable des finances publiques, selon les règles, par exemple, d'un code de convergence, ouvrirait la voie à la création d'une capacité budgétaire commune et à un renforcement de la gouvernance de la zone euro. La solidarité, enfin si nous voulons partager la même monnaie, nous devons mettre en place des mécanismes de solidarité. Il ne s'agit pas, bien sûr, de créer une union de transferts, mais de pouvoir nous serrer les coudes en cas de coup dur. Je plaide à cette fin pour la mise sur pied d'un fonds monétaire européen.

Les astres politiques sont alignés, c'est maintenant ou jamais que nous devons agir.